je zaprosil predlagatelj. Primož Siter. Izvolite. Ja, hvala lepa, samo ena kratka, kratka intervencija. Ko govorimo o kadrovskem manku na Centrih za socialnih, za socialno delo, ugotavljamo, da to je problem zaradi ene ga krovnega izhodišča. So strokovni socialni delavci, so tisti, ki v naravi želijo in so izobraženi in strenirani, zato da opravljajo strokovno delo. Oni si želijo opravljati strokovno delo. In podatek s terena pravi, da hrepenijo po tem, želijo si razvijati socialno delo. Torej, izobraževati javnost, ponujati, izobraževanje pa neka, neke programe ozaveščanja o tej in oni problematiki. Tudi o tem, kako deluje in funkcionira interventna, interventna služba. Pa tega ne morejo storiti, ker jih je premalo, ker so priklenjeni v birokracijo in tako naprej. In tako naprej. Tako da problem kadrovskega manka na Centrih za socialno delo je bistveno bolj kroven, kot to, kar je kolegica Sluga recimo izpostavila, da ne bi bilo ljudi za interventne službe. Tega ne trdimo. In ti ljudje so požrtvovalni in so in dežurajo med vikendi in ponoči in tega ne gre nikomur oporekati. Problem je v tem , da ni dovolj široke kadrovske mašine, ki bi delala na razvoju socialnega dela. Na razvoju institucije centrov, za socialno delo, v katere so pa vključene tudi potem interventne službe. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima ...